Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la forêt est notre bien le plus précieux pour atteindre nos objectifs climatiques. Il est pour cela très important de renforcer le soutien de l'Union européenne à la lutte contre les causes de la détérioration de la forêt. Je pense plus particulièrement aux incendies, qui ravagent chaque année des milliers d'hectares de forêts en Europe et dans le monde. J'aimerais souligner dans cet hémicycle le travail réalisé par les agriculteurs européens dans les régions agro forestières leur rôle dans la prévention contre les incendies est essentiel. Je me réjouis de la reconnaissance que le Parlement européen accorde à cette activité dans les rapports que nous voterons cette semaine.

Je souhaiterais aussi insister sur la nécessité d'étendre les vertus des politiques environnementales européennes aux pays tiers.